Ich sage Ihnen Mit einer Einsparung bei Forschung und Entwicklung werden Sie ganz sicher nicht Wachstum und Beschäftigung in Europa schaffen.

Es wurde schon gesagt Horizont 2020 ist das weltweit größte transnationale Programm für Forschung und Entwicklung mit einem Budget von 80 Milliarden EUR, das jetzt gekürzt werden soll. Das Programm genießt mit einem Anteil von knapp 57 Priorität in der Teilrubrik Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung im europäischen Haushalt. Horizont 2020 bildet einen gemeinsamen Rahmen für drei große Zielsetzungen, nämlich wissenschaftliche Exzellenz, Wettbewerbsfähigkeit und Marktführerschaft sowie große gesellschaftliche Herausforderungen.

Dabei gehören Innovation, Forschung und Entwicklung zu den wichtigsten Prioritäten in der Europäischen Union in der Strategie Europa 2020, der Strategie zur Schaffung von Wachstum und Beschäftigung.

Meine Damen und Herren, mit einer Reduktion von 10 bei Horizont 2020 werden Sie diese Ziele ganz sicher nicht erreichen.